I dlatego chciałem przypomnieć, kim jest naprawdę Altiero Spinelli. Jest to włoski komunista, przedstawiciel najbardziej zbrodniczego z ustrojów w dziejach ludzkości. I co pisał w swoim manifeście z Ventotene, który jest uważany za fundament ideowy Unii Europejskiej? Otóż zdanie takie dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego nową prawdziwą demokrację. Żeby być pewnym, jak prawdziwą demokrację rozumie Altiero Spinelli dyktaturę partii rewolucyjnej dodajmy jeszcze inne zdanie Źródłem wizji i pewności nie jest namaszczenie z woli ludu.